Je crois que toute cette confusion ne devrait pas nous faire oublier ce qui nous a amenés à la situation actuelle. Je rappelle que, dans les quatre mois écoulés, il y a eu plusieurs centaines de morts et un million de déplacés réfugiés. Il ne faut pas laisser l'arbre cacher la forêt.

Je pense qu'il est enfin temps, alors que son régime s'écroule à la suite des défections de ses fidèles, qu'il cède le pouvoir au président légitime, Alassane Ouattara. Il ne faut pas non plus oublier les violations des droits de l'homme et du droit humanitaire commises dans le pays, qui pourraient constituer des crimes contre l'humanité. Aucun effort ne doit être ménagé pour amener les auteurs devant la justice, y compris au niveau international. Enfin, je voudrais saluer l'intervention de l'ONUCI, avec le soutien des forces françaises, pour appliquer le mandat donné par le Conseil de sécurité des Nations unies de mettre fin à l'utilisation des armes lourdes et protéger les civils.